Vo svojom vystúpení chcem vyjadriť plnú podporu právu každého občana Európskej únie podať petíciu Európskemu parlamentu. Petícia môže byť vo forme sťažnosti alebo žiadosti v otázkach, ktoré patria do pôsobnosti Európskej únie.

Predkladateľ sa odvolával na neexistujúce uznesenie, na základe ktorého žiadal, aby bolo členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii pozastavené. Táto petícia spĺňala formálnu prípustnosť, ale vo vecnej prípustnosti mala byť posúdená ako neopodstatnená vzhľadom na to, že sa odvolávala na neexistujúce uznesenie. Keďže sa tak nestalo a petícia sa prerokovala vo výbore, zbytočne zamestnala výbor, Komisiu a následne výbor. Snahy o zneužitie petičného práva určite budú aj v budúcnosti, preto kompetentní musia sprísniť posudzovanie petície skôr, než výbor požiada o stanovisko Komisiu.